Wu Gan, který byl odsouzen na 8 let za publikování článků. Je to Xie Yang, právník, který se specializuje na lidská práva a za svoji činnost byl mučen.

Taši Wangčuk je ve vězení za to, že obhajoval právo Tibeťanů na studium ve svém vlastním jazyce.

Já bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům za spolupráci na tomto prohlášení a za jeho podporu.